Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, voilà que la mère de toutes les batailles s'achève et déjà une nouvelle joute budgétaire démarre, la première de ce nouveau cadre, renforcé par nos soins pas plus tard qu'hier. Beaucoup a déjà été dit aujourd'hui, je n'irai pas dans le détail de ces renforcements supplémentaires espérés dans ce texte. Je me contenterai de rappeler que la Commission Monsieur le Commissaire, vous l'avez rappelé rectifiera sa proposition sur la base de l'accord trouvé hier. Et, indubitablement, il devra y avoir des ajustements.

Personnellement, je pense qu'il faut un budget qui se concentre sur la relance, une relance intelligente, verte, numérique et solidaire.

Alors, oui pour mettre le paquet sur la santé et la recherche et l'innovation. Nos économies ne s'en porteront que mieux et nos emplois pourront ainsi être démultipliés.

Moins de TVA, nos droits douanes ont diminué à cause du ralentissement de nos échanges commerciaux et, il faut le dire, à cause des 5,5 milliards que nous laissons aux États membres pour faire le job, pour remplir de la paperasse, contrôler les marchandises, un job bien trop grassement payé, sans aucun doute.

Notre combat collectif pour la création de nouvelles recettes a été décisif. Elles seront créées, nous aurons demain un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une taxe sur les géants du numérique, une taxe sur les transactions financières.

Ces ressources propres, une fois créées, permettront à l'Union de s'assumer en responsabilité. C'est la vision que je porte, que nous portons et que nous porterons jusqu'au bout.